Kollege Brok, Sie haben richtig erwähnt, dass die Duma Wahlen nach allen Erkenntnissen, die uns vorliegen, gefälscht waren, und Sie haben die Hoffnung geäußert, dass diese Arbeitsgruppe, die Präsident Medwedjew einberufen hat, um ein neues Wahlgesetz auszuarbeiten und die vereinfachte Zulassung von Parteien zu ermöglichen, Früchte trägt. Werden Sie morgen den Änderungsantrag unterstützen, diese Hauptforderung der Opposition, dass es auf der Basis dieser Arbeitsergebnisse aus der Gruppe Medwedjew zu vorgezogenen Neuwahlen der Duma kommt?